ja, jaz v bistvu najrajši delam tisto, kar je recimo že preizkušeno, a ne, se pravi, ali da sem jaz večkrat delala ali da mi kakšen da kakšen recept tak, zelo preizkušen, ne samo iz, knjige ven, a ne. To mi je vedno bilo najbolj všeč in zdajle, ke smo jih delali, pač to večjo količino, so mi bile, bom rekla, najbolj doma, tele pač na modelčke zvezdice ali pa mogoče tudi orehi recimo. kaj jaz vem, no, pa tudi, linški, linški so se mi zdeli fajn za delati. ne vem, rada bi pa sicer probala tudi še kakšne iz, pirine moke pa teh stvari, samo to za to priložnost ni bilo glih najbolj primerno, no. Kaj pa ti misliš? ja, saj sem jih drugače, nekaj tudi, ampak nisem imela pa korajže glih, da bi kakšne take, saj veš, iz ajdove moke preveč ali pa iz pire, kakšne bolj zdrave, to se pa nisem upala . ja pa preveč zdravi, saj veš, za take stvari imajo rajši kakšno čokoladico pa precej sladko, pol sem se pa jaz raje odločila za one preverjene recepte, ke mogoče res niso tako zdravi, ampak so pa dobri, a ne. Ja, tudi jaz sem v bistvu se srečala s temi zadevami v eni od teh prodajaln za, piškote pa za slaščičarje, a ne. In sem tam v bistvu tudi naletela pa na eno polnilo za te ladjice, ke smo ga rabili, za, se pravi, v kombinacijo s sadjem, no. In običajno sem dajala v te ladjice v maso, kot je, ne vem, smetana pa maskarpone. No, za ta, za to priložnost, kar je bilo, smo imeli res veliko vročino, sem pa uporabila eno, filo, ke je bila tudi taka, no, ke ti praviš, zelo obstojna na, na visokih temperaturah pa celo lahko jo tudi pečeš, kot, na primer za buhteljne recimo, a ne, da dadaš lahko noter kot polnilo, pa se zelo dobro obnese. Tako da sem bila, prav, prav zadovoljna pol, ke smo te ladjice nafilali in niso, niso ratale mokre pa bile so, okusne, kljub temu je bila ta fila zelo dobra, in, smo jo pol kar še enkrat uporabili, ke smo jo, pač ke sem še za eno priložnost pekla, no, sem bila kar zadovoljna, no, moram reči, da presenečena. Ja, v bistvu kot prah v vrečki in potem, ke to stepeš, v bistvu priprava zelo enostavna, samo v vodo, ki naj bi bila na sobni temperaturi, pač ne premrzla in tudi ne pretopla. In streseš enostavno med mešanjem v vodo in to stepaš, mislim, da je bilo, ne vem sedem minut, in je nastala tako zelo taka kompaktna zadeva ta kremica in potem, ke sem jo napolnila v pištolico, in pač polnila te ladjice, mi je tako delovala zelo plastično, no. Taka je bila videti, ke da je zelo umetna, pa sem si mislila, verjetno je pa tole sploh ni dobro, a ne. No, ampak pol, ke smo jo probali, je bila presenetljivo zelo okusna, no, ne bi pričakovala, ke smo mi navajeni onih naših domačih, doma narejenih polnil, ne bi pričakovala, da bo ta krema kljub vsemu, da je bila za moje pojme zelo umetna, da bo tako dobra, no, da bo tako, ne vem, da bo obdržala okus, da bo, kljub vsemu imela po vanilji, ke je bila pač vanilijeva, a ne. ne vem, ker na izgled, pol, ke še sploh, ker je to nekaj časa stalo, je bilo videti, kot da je, ma res, no, kot da je narisana ali pa kot da je plastična. ja, veš, to bi bila mogoče res dobra ideja za krasitev zaradi tega, ker tulele, jaz sem sicer takrat vzela vanilijevo, ker druge ni bilo, ker so vse pobrali. Očitno nisem bila edina, ke sem v tisti vročini pekla. in je bilo rečeno mi takrat, da je samo vanilijeva, in ker sem jo nujno rabila, sem jo vzela, drugače pa so še druge, veš, rdeče, gozdni sadeži, recimo, jagodne, pa mislim, da še en okus, da je bil. pa se zdajle ne spomnim. nisem pa res šla pogledat sestavine, ker se mi je malo mudilo, no. bi bilo pa dobro mogoče res, malo pogledati na, na, kaj je baza v bistvu, na čem, kaj je osnova, no, tiste kremice. Ja drugače pa s kom boš pa polnila torto, a boš naredila, dva okusa ali boš spodaj pa zgoraj, različno ali boš, ne vem, na polovico, kako si se kaj odločila, si kaj razmišljala že? Ja, ja, ja ta žagica je res zakon, ke sem si jo jaz kupila, to je tudi, ej, to je toliko lepo pol tisti košček, ke ga odrežeš, je res čisto nekaj drugega kot včasih, ke smo to z nožem rezali. Jaz sem se včasih znašla, že doma smo imeli en tak močen cviren, nitko, a ne, pa sem pol s tistim sva z mami rezali še, samo kljub vsemu zaideš, a ne, nimaš linije, greš malo v globino. je sicer, ni tako cikcak, ampak je pa, v globino pa zaideš lahko, no. Tako da te žagice so meni res, zakon, no, za torte rezati. Drugače pa, veš kaj, ke sem jo jaz delala za Jožeta, za petdeset let, sem v bistvu mogla kar veliko narediti in sem kvadratno naredila. In sem združila iz dveh modelov in sem potem kar tako naredila. en model je bil pol torte, drug model je bil, druga polovica torte, in potem sem jo polnila eno polovico spodaj, ne vem, sadje, zgoraj vanilija, druga polovica je bila pa, bolj, bi rekla, čokoladna varianta, recimo spodaj čista čokolada, zgoraj pa kombinacija, ne vem, neka vanilija ali pa pač tako, a veš, ono krema, krema, ne sadje, a ne. Ke pač eni hočejo imeti, nič sadja, enim pa paše, da je, mogoče tudi oboje, a ne, tako da, glede na to, da je bila dovolj velika za vse, so si lahko tudi pol malo zbirali, ne vem, ali celo mogoče iz obeh strani, eno sadno, eno, čokoladno vanilijo, to kremasto, a ne. Tako da, zdaj boš imela dosti časa, če se mami res odloči, da to prestavi. Ja, saj glih pri otrocih sem se jaz tega naučila, a ne, ke sem delala, a veš, vse, doma smo delali praznovanja za šolske rojstne dneve in potem jasno brez torte ni šlo pri nas, a ne, in je bilo treba potem narediti, tako da ni, ni bilo vsaj na polovici res nobenega sadja, tako kot si rekla, a ne, nič, banan, nič, niti banan, ne, ima David enega sošolca, ke niti banan noče, no. Tako da so potem tiste torte ostajale po krožnikih in sem se kar odločila, da bomo to čisto ločili, na eni strani sadje, na drugi strani ostalo. Ali bodisi, ne vem, krema z orehi tudi dobro pride, veš, tako če daš, ne vem, neka tiramisu varianta, ali pa, maskarpone, smetana z orehi ful dobro pride. Jaz imam en recept pirina torta. je ti bo mogoče, če, če ga nimaš, ti ga lahko pol pošljem. boš videla, kako ima res in biskvit je tako top in fila je super. tako, no, uporabna zadeva pa mogoče malo bolj zdrava. Ja, to ti je, to ti je kar olajšalo pol štetje koščkov. Ja, sem jaz imela isti problem in potem, ke, ke jaz sem po šla, jaz sem se pol orientirala kar na tako, ke smo imeli kakšno praznovanje pa sem imela še v glavi, koliko nas je bilo, koliko veliko torto sem naredila in sem pol glede na tisto primerjavo nekako izračunala, kako bi pa rabila za onih petdeset ljudi, ke jih sem takrat imela napovedanih na tisti, zadevi, ke smo jo praznovali. In, sem se pol kar po tistem, po tistem orientirala in je kar šlo, no, sicer je bila malo prevelika, ampak, ja, glej, saj se jo bo pa pol še malo domov vzelo pa je bilo tudi v redu, no, tako da, važno, da je dobra, nič ni ostalo. To je bilo bistvo. Drugače sem te pa hotela vprašati, no, za one piškotke zadnjič, ke si jih naredila, za po, se pravi, za v službo za Matejo si naredila eno osnovo potem si pa gor dala pa, ne vem zdaj čisto točno, kako, kaj je bilo to gor, no. ampak čokolado si dala na koncu gor? zaradi tega, ker se mi je zdelo, no, da je bilo to malo drugače ke pri meni, drugače pa če boš imela drugič še tak problem s pištolico, pač da rabiš imeti večji nastavek. Jaz imam eno, jo je Milena dala od Tupperware, zelo velika, a veš, za te stvari super zadeva, tudi za polnilo, teh ladjic sadnih, a ne, ki jih delaš enkratno, res, trikrat nafilaš jih v pištolico, jih narediš sto, skoraj, a veš. ja res zadeva v redu in ima tudi različne nastavke zelo velike. Da skozi spraviš marsikaj, no, tudi če imaš kaj rezanega, tako kot si rekla, lešnike ali karkoli takega vmes, gre čez, nimaš pol težav s tem, da te skrbi, a boš spravila skozi ali ne. ampak prej si omenila eno pasto, kakšno pasto imaš to? No, ampak diši, a ne, vanilija res lepo diši, a veš, tako da ni panike, če gre malo, če malo uide. tako da saj prvem, meni je bilo, no, tole zelo, tile piškotki so se mi zdeli zelo dobri. ampak saj pravim, mogla bi pogledati jaz še tam pri meni, ke sem imela tudi en zelo podoben recept, samo ne vem, ni mi bil toliko, no, ni mi bilo toliko všeč, ampak potem, ke sem videla te tvoje, sem rekla, ne, ta je pa res, mora biti dober, te moram prav vprašati, kaj noter daš, ja tudi jaz jih imam, tudi sem jih imela in tudi sem že potem mogla jih z žlico pojesti, ker se mi je sfentala, ampak sem potem prebrala v enih, nasvetih v bistvu, ne vem, neko, mislim, da v nekaj knjigi od Droge Kolinske, je pa pisalo, da dodaš noter, malo olja, se pravi, ke daš koščke na soparo topiti, da dodaš par kapljic olja in se jim zadeva pol res to, se mi ni več dogajalo. Je lepo, se je lepo stopila in tudi se mi ni sesirila, no. Pa počasi, moraš imeti malo potrpljenja, ne smeš preveč, saj to veš sama že, da, a ne, da bistvo je tulele, da nisi prehiter, da ne daš v pač da ne prehitro ne segreješ te vode. Čeprav, se mi zdi, no, res, da, da po tistem, ker sem dodala malo olja zraven, je bilo res boljše, no. se mi ni več dogajalo, da bi se mi sesirila. In, polnim pa jaz tudi zmeraj ali pa filam ali pa krasim, če krasim s čokolado, recimo piškote, a veš, ke delam te ajdovčke recimo, ne. Ke narediš luknjo pa potem najprej marmelado pa nazaj v pečico, pa potem ven pa, zapolniš s čokolado, pa potem, še z orehi potreseš narezanimi, a ne. No, to jaz vedno tudi tako delam, ke si zdaj omenila. V pištolico že marmelado dam v pištolico. Pa jo potem brizgam v te luknjice in res lepo narediš, lepo zapolniš, ne, ne, čez ne teče, glih prava miru jo je in pol, ke daš nazaj v pečico, se to lepo malo usede, ne gre čez in potem, ke spet vzameš ven, si spet pripravim čokolado, ravno tako stopim, jo dam v pumpico in potem spet lepo polnim te luknjice s čokolado in isto je potem, ne. Nič okrog ne teče, nič ne pokapljam pa tudi to, ke si rekla, sem že jaz tudi probala. Mešam, se pravi, belo pa rjavo čokolado v, celo tako sem naredila, veš, v pištolico sem nalila najprej malo rjave, potem sem dala malo bele, pa spet rjavo, in so bili tako lepo, ke da bi jih z marmorjem okrasila, a veš. Ono belorjavo, ja. Na one cekine, bogataševi cekini, sem jaz dala na vrh čokolado. Potem pa na, vrhu tiste čokolade, sva pa se z Davidom še odločila, da, lepo gor nastaviva še tele, kaj so že, perlice. Malo je rekel David: "Za Gregorja naj bojo, srebrne za Matejo pa roza." In potem sva to gor dajala in je prav luštno izgledalo, tako lepe so bile videti, no. pač to je ena taka dekoracija, ke nama je takrat prišla na misel. ker sva glih videla, da imava tiste kroglice, pa ke je bila taka priložnost, da je to lepo, a ne, da ni, da ni vse, kaj naj rečem, enolično pa grdo pa, ne vem, grdo pride, če je samo čokolada, mislim, ne grdo, ampak monotono, no, temno, mora biti, mora biti malo popestritve, če je to glih taka priložnost, ke smo jo imeli. Tako da, je kar, odleglo pol, ke sem, videla, da kako je bilo na koncu lepo, ke je izgledalo ke marmor iz tisto. Pa veš, kaj sem videla, a si opazila, da imajo tudi roza čokolado? Pač kroglice, mislim, kapljice, v Hoferju sem videla, cel škrnicelj in, isto lahko potem, mešaš ali pa dodajaš ali pa kakorkoli pride zelo lepo, veš.